Ik wil op de eerste plaats toch nog even mijn collega Iacolino, maar zeker ook de voorzitter van de commissie, mevrouw Alfano, danken voor het vele werk dat zij verzet hebben. Ik ben zelf mee geweest met de werkbezoeken naar Eurojust en Europol en ik denk dat de commissie buitengewoon veel werk heeft verzet tussen alle bedrijven door.

Wij zien een toenemende vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Er wordt door de onderwereld in de bovenwereld geïnvesteerd en dat maakt ons economische systeem buitengewoon kwetsbaar.

Dat de georganiseerde misdaad het beste weet hoe de interne Europese markt werkt, en dat moet voor ons toch een ernstige waarschuwing zijn. Vandaar mijn vraag aan mevrouw Malmström is er nog iemand in de Europese Unie die de samenhang ziet tussen al onze activiteiten? Wij zijn zeer actief met verschillende agentschappen, verschillende programma's.

Is er iemand die dit allemaal coördineert en in de gaten houdt?

Nu ja, er gebeurt van alles en nog wat en ik heb toch de indruk dat wij niet de winnende partij zijn. De winnende partij is helaas op dit moment toch vaak nog de georganiseerde misdaad.

Wij zien toenemende activiteiten vanuit Oekraïne en andere landen.